Domnule președinte, până una alta, constat că acest Fond european de solidaritate este ca un pansament pus încet peste o rană gravă. Cer Comisiei Europene să găsească o soluție ca acest fond de solidaritate să devină ceea ce ar trebui să fie un tratament de urgență pentru acei oameni care au nevoie de asistență de urgență la nivel european, pentru că da, într adevăr, aceste lucruri se întâmplă și, din păcate, vedem că nu putem trăi sub un clopot de sticlă care să ne protejeze în permanență.

Vă reamintesc faptul că tăierea pădurilor în Europa a făcut să se ajungă la adevărate drame și că am depus în Parlamentul României legea Ciuhodaru care prevede interzicerea tăierilor de păduri și folosirea lor pentru export, și doar să existe posibilitatea de a fi sub formă de lemn prelucrat. Pe de altă parte, se vorbește despre victime omenești, iar aici Comisia Europeană trebuie să aibă un rol major. Acel mecanism european de protecție civilă, acel SMURD european ar trebui să fie funcțional pentru că într o astfel de situație de accident colectiv, de situație de urgență, ar trebui să avem resursele necesare să ne tratăm cetățenii europeni acolo unde este nevoie, când este nevoie și să apelăm la solidaritate, care este extrem de importantă.